Chers collègues, il y a des moments où le temps politique est suspendu, et s'offre à nous la possibilité d'un choix. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les nations européennes avaient le choix. Elles avaient le choix entre poursuivre ou rompre avec le principe d'une souveraineté nationale indivisible. En décidant de partager leur souveraineté, elles ont ouvert une période de paix et de prospérité sans précédent dans l'histoire européenne. Aujourd'hui, l'issue du référendum britannique peut porter un coup d'arrêt historique au projet d'intégration politique de notre continent.

Du Danemark à l'Irlande, en passant par la France, les Pays Bas ou la Grèce, les signes avant coureurs de la défiance croissante de nos concitoyens à l'égard du processus de construction européenne n'ont pas manqué. Il est donc plus que temps que nous y répondions. À nouveau, un choix s'offre à nous, et de ce choix dépendra la survie de l'Union européenne. Trois options se présentent à nous. La première, c'est celle qui s'est exprimée la semaine dernière au Royaume Uni, c'est celle d'un repli nationaliste et disons le xénophobe, prêché par Mme Le Pen, M.

Aux défenseurs de cette option, je dis ceci vous avez raison, il s'agit de souveraineté démocratique, il s'agit bien donc de la capacité de nos démocraties à faire librement les choix qui déterminent leur futur. Mais vous mentez! Vous mentez, car qui peut croire que même le plus puissant des États membres de l'Union européenne puisse faire face seul et avec succès aux pouvoirs exorbitants des multinationales, au changement climatique, à l'évasion fiscale, au crime organisé et au terrorisme ou, encore, à l'accueil des réfugiés et des migrants. Je vous le dis, aucun mur, aucun mur ne sera assez haut, ni assez épais, pour isoler l'Europe des défis du 21e siècle. Il n'y a aujourd'hui de souveraineté que partagée. La deuxième option qui se présente à nous, Monsieur Juncker, est celle défendue aujourd'hui par la majorité des gouvernements européens et relayée par la Commission. Cette option consiste à brider la capacité des États à assumer leur mission de service public par des règles budgétaires et comptables économiquement insensées et par la mise en concurrence de leurs systèmes sociaux et fiscaux, à libérer les forces du marché comme vous aimez dire en dérégulant tous azimuts, en particulier, Monsieur Timmermans, en matière sociale et environnementale, en s'obstinant maladivement Madame Malmström à conclure des traités soi disant commerciaux dont le but principal est de cadenasser nos démocraties, à préférer trop souvent l'opacité et je me tourne vers le Conseil à la transparence dans la prise de décision, de manière à éviter de devoir payer le prix politique de vos décisions. C'est cette politique qui est imposée à l'Europe depuis vingt cinq ans. Alors pourquoi, Monsieur Juncker, pourquoi avez vous choisi d'en incarner la continuité? N'aviez vous pas affirmé que vous seriez le Président de la Commission de la dernière chance, à vous et à tous les partisans de la stricte orthodoxie néolibérale, je dis ceci non, brider les États ne ramène pas automatiquement la croissance. Non, ramener la croissance ne ramène pas automatiquement l'emploi et la réduction des inégalités. Et, non, rendre les riches plus riches ne profite pas à la société.

Quant à nous, nous voulons nous inscrire dans une troisième option, à la fois résolument pro européenne qu'il n'y ait aucun doute là dessus mais en rupture avec cette pensée unique. Nous voulons que l'Union européenne renoue avec les racines de son projet, qui était d'assurer la paix sur ce continent par l'extension des libertés démocratiques, d'une part, et par une prospérité durable et partagée. Je vous demande, je nous demande est il impossible d'assurer la viabilité de l'euro par une véritable union sociale et fiscale?

Est t il impossible d'interdire les poisons qui tuent notre environnement et nos organismes à petit feu. Est il impossible d'abandonner des traités de libre échange qui ne bénéficient qu'aux happy few Est il impossible pour l'Europe de redevenir une terre d'accueil pour celles et ceux qui fuient la guerre, la persécution et la misère? Est il impossible d'inscrire nos sociétés dans les limites que leur impose notre planète? Est il impossible de revivifier nos démocraties par un surcroît de transparence et de participation citoyenne? En bref, est il impossible de remettre la dignité humaine, celle de tous les êtres humains, ici et là, aujourd'hui et à venir, au cœur de la politique? Notre réponse est que oui, tout cela est possible, à condition de le vouloir. Et si l'Union européenne sait se faire l'instrument de cette volonté politique, elle reconquerra la confiance de nos concitoyens.

Si nous ignorons le signal envoyé par le référendum britannique, si nous nous méprenons sur son interprétation, cela en sera fait du projet européen. Chers collègues, l'Europe a suffisamment connu le pire pour ne pas seulement espérer, mais construire le meilleur.